Ik zal eventjes mijn bril erbij pakken om te kijken waar ze zijn.

Laat ik het dus duidelijk maken, en laat ik dan opkomen voor de Nederlandse burger.